Señor Presidente, estamos ante un Acuerdo que es controvertido, y es lógico que sea así porque se trata de una región en la que se han violado durante demasiado tiempo derechos humanos y derechos laborales.

Ahora, hemos llegado al momento de la votación y podemos hacer dos cosas una, estimular la mejora de la democracia y los derechos en estos países, dando nuestro apoyo al Acuerdo

abortaríamos de este modo el camino iniciado hacia la mejora para esta población. Mi opinión, señor Presidente, es que el Parlamento Europeo debe ser parte de la solución para esta región y para estos países, y no parte del problema.

Por eso, pido que se vote a favor de este Acuerdo, para mejorar la vida de la población en esta región.